az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőségéről, ennek a javításának az irányáról európai szintű szilárd, szigorú intézkedések révén. Az előző ciklusban sajnos nem volt lehetőség erre. 2015 ben viszont a Bizottság mégis letette az asztalra ezt, és több mint három év feszített munka után elmondható, hogy egy kiegyensúlyozott szöveg született, aminek az eredménye, mind szociális, mind gazdasági fejlődés szempontjából jó, és már bizonyos területeken jó lett volna

Meghatódva és büszkeséggel állok ma itt előttük, és szeretném megköszönni a fogyatékossággal élő emberek nevében, egyben megkérem, hogy haladjunk tovább ezen az úton közösen, amit ma esetleg nem sikerült elérni, azt holnap biztosan sikerülni fog. Dolgozzunk ezért közösen a jövőben is, és a jelentéstevőnek pedig szeretném megköszönni az elkötelezettségét és kitartását. Jó szöveg született. Tiszta szívvel tudom ezt megszavazni holnap.